Hvala lepa, za besedo, predsedujoči. Tudi z moje strani, no, vse najboljše, ne kar smo že slišali. Gospod Tanko, veliko zdravih let. Zdaj, kar se pa tiče današnjega predloga zakona, bolj ali manj je bilo že vse povedano, bi jaz sem v samem, kot predlagatelj tudi v uvodu predstavil, kje so tiste bistvene zadeve, ki se jih dotikamo. Predvsem je seveda največji poudarek na na gasilcih, kar je bistvenega pomena, in tudi vsi cilji in pa namen je bil predvsem se osredotočiti na gasilce za njihovo lažje delo, za boljšo operativnost, vemo, da je gasilskih društev v Sloveniji mnogo, nekje okrog osemsto ali čez. Veliko je teh operativnih gasilcev, ki pa seveda izpita oziroma kategorije C ena nimajo, kot smo že tudi večkrat slišali, treba ga je narediti, treba ga je plačati, prostovoljna gasilska društva, vemo, da denarja imajo toliko, kolikor ga dobijo s strani lokalne skupnosti bolj ali manj, in pa kakor si ga sami priskrbijo z različnimi mnogimi aktivnostmi, vemo, da so gasilci zelo, zelo pridni in se znajo tudi dobro organizirati in seveda vsak tisti evro, ki ga dobijo, potem vložijo v boljšo opremo, v boljše prostore, infrastrukturo in, ni jim lahko, ni jim lahko vemo pa, da bi seveda vsi radi imeli čim boljšo opremo, čim boljše prostore, čim boljše pogoje za svoje delo, svoje poslanstvo, vemo pa, da tudi da vse zelo, zelo stane in potem jim je seveda treba nekako tudi pomagati, ne. Zdaj, občine zmorejo, kakor zmorejo, nekaj dobijo s strani, ne vem, kakšnih prijav na razpise ali pa, ne vem, gasilske zveze, razne ugodnosti tudi dobijo, ampak svet, veste vsi, bi pa radi bili čim boljše, no, in in seveda pogledajo k sosedu, in če je tam pri njih bolje kot pri pri sebi, seveda iščejo potem neke rešitve, da bodo, da bodo tudi sami sami boljši od njih, ne, in to je tudi prav ta tekmovalnost, se mi zdi, da da je potem tudi, izvajanje njihovih storitev mnogo bolj, mnogo bolj kvalitetno, vemo pa, da delajo vse v korist in dobrobit občank, občanov, državljank, državljanov. In s tem zakonom s tem predlogom sprememb in dopolnitev smo seveda hoteli in zasledovali cilj, da bomo pomagali gasilcem, pomagali prostovoljnim gasilskim društvom, se pravi, da jim olajšamo delo, da jim pocenimo zadevo, ne da bomo na koncu, kot smo že rahlo slišali, celo na istem, kot smo bili, in potem nismo naredili nič. Izkoristiti moramo vse te državne resurse, ki jih imamo na voljo, ki so na voljo in gasilcem omogočiti, da bo pridobitev pridobitev tega izobraževanja, dodatnega izobraževanja s prilagojenim programom in vsebino, ki bo namenjena prav njim, prav gasilcem, ne, ker smo že tudi slišali, in se tudi sam strinjam, da pri upravljanju kategorije C ena, ne, ko pride potem tak fant ali pa dekle s to kategorijo v v gasilsko društvo, ne, je vprašanje, če ne naredi še tam pol s svojim nadrejenim ali pa z nekom, ki že ima izkušnje z vožnjo teh GVV vozil, kar nekaj ur mora narediti in biti zraven, da potem v bistvu zna pravilno rokovati s tem vozilom, sploh če je naložen z vodo in tako naprej, tako da tista kategorija Cena je bolj kot ne samo na papirju. In zato bi bilo res zelo, zelo prav in priporočljivo, da poleg pridobljene oziroma veljavnega vozniškega dovoljenja za B-kategorijo, opravijo še to dodatno izobraževanje, ki bo prav namensko in bo prav služilo, vožnji teh vozil. Seveda tukaj ne smemo pozabiti tudi na reševalce, tudi njih smo se dotaknili, in tudi za reševalce bomo poskrbeli, ker imajo zelo, zelo podobne probleme, in pa seveda tudi vse ostale gorska reševalna služba, civilna zaščita, podvodna reševalna služba in tako naprej, skratka, za vsa ta vozila s prednostjo. In še enkrat, mi želimo, mi želimo s to spremembo vsi skupaj in vsi vidim, da smo tudi tega mnenja, da olajšamo in pocenimo, pocenimo, se pravi, pridobitev tega dovoljenja gasilcem, ne da bomo na koncu podražili pa jim še bolj zakomplicirali, in to je tudi naš cilj in želja in jaz verjamem, in kot je slediti, seveda bo bo ta podpora v prvem branju, je že pač napovedana in ne bo težav. Pri obravnavi na odboru bomo pa seveda mogli še marsikaj predebatirati in seveda, vsekakor, upoštevati, tudi predloge vlade, ki smo jih tik tik pred, samo razpravo tudi dobili danes. Verjetno bo treba še kakšno zadevo dodatno izpiliti, seveda pa se bomo mogli dotakniti tudi vseh ostalih zadev, ki so še predlagane, ne, prav tako tudi tudi tiste zadeve, ki ki govori o tem, da bi z, torej, voznik, ki ima pridobljeno kategorijo B, ne in pa F, ne, po šestih mesecih pridobil tudi potem kategorijo B. Zdaj, tukaj, seveda, smo slišali negativno stališče vlade. Mi smo seveda prebrali veljavni zakon in in tudi videli v četrtem odstavku, ne, šestdesetega člena veljavnega Zakona, o voznikih, ki določa, da se osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije B, BE in tako naprej, ne do D, najmanj šest mesecev ne izda tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, to pomeni, traktorjev, ne, če uspešno opravi tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, ne? Tudi mi smo potem šli samo nazaj, ne, zdaj tukaj je seveda, tukaj smo očitno trčili na neke neke majhne težavice zaradi evropske direktive, ampak jaz mislim, da bomo mogli o teh zadevah, še kar kar nekaj predebatirati in poskušati poskušati najti neke rešitve, kajti časa bomo bomo imeli dovolj in bomo na mizo dali vse tiste argumente, ki jih ni malo. Nekako vse v smislu, neke, neke logike in pa zdrave kmečke pameti, ki, mislim, da gre čas naprej, ne nazaj, in z vozili, s s, tehnologijo, se marsikaj dogaja, ne, mi, mi pa očitno upoštevamo še neke neke starejše zadeve in mislim, da bomo tukaj mogli še kar precej predebatirati, prav tako tudi o predlogu, ki jih je v razpravi podal gospod Zvonko Černač. Tudi on je podal kar nekaj zanimivih iztočnic in mislim, da bo časa dovolj, da bomo o tem razpravljali in pa, da bomo dejansko, ko že imamo odprt, odprt ta Zakon o voznikih, da bomo iztržili maksimalno vsi skupaj. Se pravi, v sodelovanju, bolj ali manj, vseh nas, tukaj noter in naredili eno tako veliko delo, eno veliko korist za vse tiste, ki smo jih že omenjali, torej gasilci, reševalci, po novem, seveda, bomo zraven dodali tudi policiste, katerim smo seveda, kot je že kolegica, poslanka Janja Sluga povedala, da smo si želeli, da so tudi zraven. No, in so sedaj, po stališču vlade smo to tudi slišali in tudi vidimo, da je zapisano. Skratka, za vse te skupine želimo narediti nekaj dobrega, ne? In jaz verjamem in upam, da si bo državna sekretarka zdajle tudi te naše predloge, skrbno zabeležila in da jih bojo tudi na vladi še dobro preučili in pa seveda, ko bo prišel čas pogovorov, dodatnih usklajevanj, na samem matičnem odboru, pa upam, da bomo seveda spet, tako kot kot pri samem začetku tega postopka spreminjanja Zakona o voznikih, našli skupen jezik in bomo dejansko, iz tega vsega naredili najboljše, kar je mogoče, da ne bomo na koncu, ne vem, ogromno dela vložili, ogromno predebatirali, na koncu pa izplen ne bo takšen, kot smo si ga vsi skupaj tudi, zamislili, in res si želim, no, da, da, da, da najdemo vsi skupaj en tak, res skupni jezik, ki bo potem pripeljal do teh celovitih, čim boljših, čim bolj prijaznih rešitev za vse te skupine, torej od gasilcev, reševalcev in tako naprej. Tako da veseli me, no, da tudi razprava poteka v v takem zanimivem tonu. Prav je, da slišimo mogoče tudi, kakšno tako takšno, ki jo po navadi na sejah slišimo, ki nas mogoče le vzpodbudi, da še ostali morda začnemo še malce bolj razmišljati, pa bo iz tega razmišljanja prišlo še kaj bolj pametnega ven na plano. Tako da se veselim še nadaljnje razprave. Ker pa sem pač, v tem trenutku tudi kot razpravljavec, pa seveda moram še enkrat reči, da bom zelo z velikim veseljem in ponosom tudi potrdil, ta, ta predlog sprememb in dopolnitev tega Zakona o voznikih. Hvala lepa.